Europa braucht innovative Ideen, um weiterzukommen, und Ideen, wie wir nach und nach eine europäische Demokratie erreichen und wie wir ein demokratisches Europa realisieren. Denn noch immer ist der Einfluss der Bürger auf die europäische Politik zu gering. Wir brauchen wirklich europäische Debatten über europäische Themen. Und die Bürger müssen die Wahl haben, das letzte Wort zu sagen.

Deshalb brauchen wir ein europäisches Initiativrecht, wir brauchen meine ich auch europäische Referenden. Wir brauchen eine Reform des Wahlrechts. Noch immer sind Europawahlen rein nationale Angelegenheiten, von nationalen Parteien ausgerichtet, mit nationalen Kandidaten und meistens auch zu rein nationalen Themen. Ich halte das übrigens überwiegend für einen Missbrauch der europäischen Wahlen.

ist, dass er die Parteien dazu zwingt, sich europäisch aufzustellen, europäische Themen und Programme zu diskutieren und europäische Kandidaten zu nominieren. Eine andere Wirkung ist, dass die Bürgerinnen und Bürger auf ihren Wahlzetteln neben den nationalen Kandidaten auch europäische Kandidaten finden.

Denn wen vertreten wir hier? Sind wir nur eine Union der Mitgliedstaaten und vertreten wir nur die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unserer Länder? Oder sind wir auch Vertreter eines gemeinsamen europäischen Interesses, Vertreter der Unionsbürger? Und die Wahrheit ist Wir sind beides. Wir dürfen das eine nicht aus den Augen lassen und das andere auch nicht. Das heißt und das gilt genauso für unsere Bürger dass es bei einer Wahl nationale Gesichtspunkte gibt, aber auch europäische Gesichtspunkte. Ich freue mich auf den Tag, an dem die Bürgerinnen und Bürger neben ihrem Wahlschein mit den nationalen Kandidaten einen zweiten Wahlschein mit europäischen Kandidatinnen und Kandidaten vorfinden werden.

Denn die Grünen sind bislang die einzige Partei, die mit einem europäischen Spitzenkandidaten mit einem europäischen Programm in den Wahlkampf gezogen ist. Ich meine, wir schulden das nicht nur der Idee von Europa, sondern auch der Realität von Europa. Wenn also eines Tages britische Wähler für französische Kandidaten stimmen und umgekehrt, weil sie sie gut finden, dann ist Europa einen Schritt weiter!